Ich glaube, dass wir eine Abstimmung in diesem Rahmen nicht durchführen sollten. Ich bitte darum, dass man sich das Haushaltsverfahren, wie es derzeit läuft, überlegt.